virðulegur forseti ég mæli fyrir tillögu til þingsályktunar um nýja framtíðarskipan

endurskoðunin verði unnin í fullu samráði við samtök aldraðra og öryrkja skoðað verði í þessari vinnu samspil almannatrygginga og lífeyriskerfisins með það að markmiði að einfalda tryggingakerfið draga úr skerðingaráhrifum tekna og auka möguleika lífeyrisþega til að bæta kjör sín þá verði komið á afkomutryggingu sem tryggi viðunandi lífeyri til undirbúnings afkomutryggingunni verði þegar í stað gerð úttekt á framfærslukostnaði lífeyrisþega sem grunnlífeyrir þeirra og tekjutrygging byggist síðan á skilgreining á neysluútgjöldum lífeyrisþega sem afkomutryggingin byggir á eins og fyrr sagði lagt er til að hún liggi fyrir eigi síðar en fyrsta desember tvö þúsund og sjö ásamt tillögum um hvernig draga megi frekar úr skerðingu lífeyrisgreiðslna vegna annarra tekna þegar úttekt hefur verið gerð á framfærsluþörf lífeyrisþega skal í samráði við hagsmunasamtök þeirra gera áætlun um tímasetta áfanga afkomutryggingarinnar og það er þessi afkomutrygging virðulegur forseti sem er stærsti liðurinn í þessari þingsályktun sem hér er flutt þó að fjölmargt annað komi þar líka til sem ég mun fara yfir á eftir tillaga þessi er flutt sameiginlega af öllum þingmönnum samfylkingarinnar vinstri hreyfingarinnar græns framboðs og frjálslynda flokksins

hafa að undanförnu rætt um og samræmt áherslur sínar á sviði almannatryggingamála allir hafa þessir flokkar flutt tillögur um málið á undanförnum þingum þessir flokkar hafa ályktað og sett fram sín sjónarmið á þessu sviði með margvíslegum hætti og tekur tillagan mið af þeim málatilbúnaði við höfum sem sagt farið yfir sviðið skoðað tillögur og ályktanir þessara flokka og sett saman þessa tillögu í kjölfar þess tillaga endurspeglar það sameiginlega viðhorf stjórnarandstöðunnar að eitt allra brýnasta verkefnið á sviði velferðarmála hér á landi sé að bæta kjör öryrkja og aldraðra óumdeilt er að allur þorri þeirra sem þessum hópum tilheyra hefur alls ekki notið sambærilegs lífskjarabata og aðrir landsmenn undanfarin ár úr því vill stjórnarandstaðan bæta án frekari tafar með þeim aðgerðum sem þessi tillaga felur í sér þessar tillögur koma til viðbótar og ganga mun lengra en þær aðgerðir sem ríkisstjórnin hefur fallist á að grípa til eftir mikinn þrýsting af hálfu eldri borgara og öryrkja eins og kunnugt er hefur mikil óánægja og reiði byggst upp í samfélaginu sökum þess hvernig aldraðir og öryrkjar hafa setið eftir tillagan felur í sér annars vegar tafarlausar aðgerðir sem fela í sér verulegar kjarabætur til þessa hóps þegar á þessu ári og svo frá næstu áramótum hins vegar felur tillagan í sér aðgerðir eins og fyrr sagði sem leggja grunn að breyttir grundvallarskipan þessara mála þar eru veigamestu breytingarnar sú lífsafkomutrygging sem ég gat um áðan sem tekur mið af raunverulegum framfærslukostnaði sem og tilkoma innbyggðs hvata eða auknir möguleikar elli og örorkulífeyrisþega til að bæta stöðu sína með viðbótartekjuöflun án þess að til skerðingar komi kostnaður sem fylgir framkvæmd tillögunnar er vel viðráðanlegur og rúmast að mati stjórnarandstöðunnar innan þess ramma sem núverandi tekjuöflun ríkissjóðs og áætlaður hagvöxtur býður upp á það má heldur ekki gleyma því að af breytingum af þessu tagi fylgir sparnaður annars staðar svo sem hjá sveitarfélögunum og jafnvel einnig nokkrar skatttekjur til sveitarfélaganna og ríkisins samfara aukinni atvinnuþátttöku aldraðra og öryrkja ef kerfið virkar hvetjandi í þeim efnum mikilvægast er þó auðvitað hinn samfélagslegi ávinningur og aukin lífsgæði þeirra sem breytinganna munu njóta þingflokkar stjórnarandstöðunnar munu fjalla frekar um kostnaðarlið tillögunnar við afgreiðslu fjárlaga og tillögunni verður þá fylgt eftir með flutningi tillagna um viðeigandi fjárheimildir og fjármögnun verður þá skoðuð nánar meginmarkmið þessarar þingsályktunartillögu er að hækka lífeyrisgreiðslur aldraðra og öryrkja svo og auka svigrúm þeirra til að afla sér tekna án þess að það skerði lífeyrisgreiðslur þeirra sérstök ástæða er til að bæta kjör þeirra sem minnst hafa og að tekin verði upp eins og ég sagði afkomutrygging sem komi til handa öllum öldruðum og öryrkjum ég mun nú virðulegi forseti fara yfir einstök atriði þessarar tillögu en veigamesta breytingin og sú sem kemur þá núna strax til framkvæmd er hækkuð tekjutrygging gert er ráð fyrir að ný tekjutrygging hækki í áttatíu og fimm þúsund krónur hjá öldruðum í fyrsta áfanga og í áttatíu og sex þúsund krónur hjá öryrkjum að viðbættum vísitölubreytingum sem orðið hafa að undanförnu lífeyrisþegi sem býr einn á kost á heimilisuppbót til viðbótar til að mæta aukakostnaði við það að vera einn

þá er lagt til að skerðingarprósentan það er þar sem lífeyrisgreiðslur tryggingastofnunar skerðast um vegna tekna lífeyrisþegans skerðingarprósentan fari þegar um áramótin úr fjörutíu og fimm prósent í þrjátíu og fimm prósent en ríkisstjórnin áætlar að lækka hana í þrjátíu og níu komma níutíu og fimm prósent um áramótin og aftur í þrjátíu og átta komma þrjátíu og fimm prósent árið tvö þúsund og átta hér eru því lagðar til minni tekjuskerðingar þegar frá fyrsta janúar tvö þúsund og sjö sem skapar

þá er lagt til virðulegi forseti að tekið verði upp frítekjumark vegna atvinnutekna sem verð níu hundruð þúsund krónur á ári eða sjötíu og fimm þúsund krónur á mánuði þegar frá fyrsta janúar tvö þúsund og sjö tillaga ríkisstjórnarinnar sem hún lagði fram seinni part sumars felur í sér tvö hundruð þúsund krónur frítekjur á ári frá fyrsta janúar tvö þúsund og níu þær koma ekki til framkvæmda fyrr en tvö þúsund og níu tvö hundruð þúsund krónur frítekjumarkið og upp í tuttugu og fimm þúsund krónur á mánuði frá fyrsta janúar tvö þúsund og tíu þannig að aldraðir þurfa þá að bíða allt árið tvö þúsund og sjö og allt árið tvö þúsund og átta til að geta notið tvö hundruð

án þess að það skerði þær greiðslur sem þeir fá frá tryggingastofnun í tekjutryggingu það er líka gert ráð fyrir því í tillögunni að rétt sé að skoða hvort heimila eigi að nýta einhvern hluta þessa frítekjumarks fyrir tekjur úr lífeyrissjóði í stað þess að lífeyristekjur skerði tryggingagreiðslur strax frá fyrstu krónu með því yrði komið til móts við þann hluta hópsins sem ekki er fær um að afla sér atvinnutekna og bæta þannig stöðu sína en hefur hins vegar einhverjar tekjur frá lífeyrissjóði og við leggjum sem sagt til að þetta verði skoðað sérstaklega hvort þarna megi færa á milli en tillagan um frítekjumark upp á sjötíu og fimm þúsund krónur á mánuði er auðvitað mjög mikilvæg í ljósi þeirrar umræðu sem fram hefur farið meðal annars fyrir tilstuðlan stjórnvalda sem hafa verið að hvetja aldraða til að taka aukinn þátt í atvinnulífinu það hefur verið talað um leikskólann í því sambandi það hefur verið talað um verslanirnar í því sambandi en hvers vegna í ósköpunum ættu aldraðir að afla sér atvinnutekna þegar atvinnutekjurnar skerða jafngróflega það sem þeir fá úr lífeyrissjóði eins og raun ber vitni þá gerir þessi tillaga ráð fyrir að ráðstöfunarfé og vasapeningar lífeyrisþega sem dveljast á stofnunum hækki um fimmtíu prósent samhliða afnámi frítekjumarks og það verði afturvirkt frá fyrsta júlí tvö þúsund og sex þá gerum við ráð fyrir að vasapeningarnir hækki sem sagt um ellefu þúsund krónur rúmar og verði rúmar þrjátíu og fjögur þúsund krónur á mánuði hjá vistmanni með engar aðrar tekjur og við gerum jafnframt ráð fyrir því að þeir sem fá núna tekjur úr lífeyrissjóði og halda eftir því fimmtíu þúsund krónur á mánuði ef þeir fara á hjúkrunarheimili haldi þeir eftir sjötíu og fimm þúsund krónur þessi viðmiðun líka fyrir þá sem fá úr lífeyrissjóði án reiða stærstan hluta jafnvel af því sem þeir þaðan fá til hjúkrunarheimilisins þeir geti haldið eftir sjötíu og fimm þúsund krónur og að vasapeningar hinna sem ekkert hafa nema frá tryggingastofnun hækki um ellefu þúsund krónur

með þessu viljum við stuðla að því að það sé litið á einstaklingana hina öldruðu sem efnahagslega sjálfstæða einstaklinga sem hafi sínar eigin sjálfstæðu tekjur án þess að þær séu tengdar við tekjur maka við teljum að það sé mjög mikilvægt að þetta komi til framkvæmda en í tillögum ríkisstjórnarinnar er einungis gert ráð fyrir að afnema þetta að hluta

þessar tillögur sem hér er verið að fjalla um koma til viðbótar því sem ríkisstjórnin samdi um ef við notum það orðalag við landssamtök eldri borgara og þær breytingar sem því eru samhliða en það er alveg ljóst að það er gífurleg óánægja með það hjá lífeyrisþegum hversu skammt var gengið í þessu svo kallaða samkomulagi hversu skammt var gengið í því að bæta lífeyri aldraðra forsvarsmenn landssamtaka eldri borgara hafa lýst yfir óánægju sinni og sagt að lífeyrishluti viljayfirlýsingarinnar sé allt of rýr það hefur reyndar komið fram opinberlega hjá forsvarsmönnum þeirra að þeir hafi fallist á þessa niðurstöðu í lífeyriskafla samkomulagsins frá því í sumar vegna þess að þeir hafi fengið skýr skilaboð um að gerðu þeir það ekki þá stefndu þeir í hættu þjónustuþætti yfirlýsingarinnar sem tekur á því hvernig byggja eigi að byggja upp fleiri hjúkrunarrými heldur en hér hefur verið gert á undanförnum árum en eins og menn þekkja hefur framkvæmdasjóður verið skertur á hverju ári og verið gengið í þann sjóð og hann þarf af leiðandi ekki verið í stakk búinn til að standa undir þeirri uppbyggingu á hjúkrunarrými fyrir aldraða sem honum var þó ætlað að standa undir ég gæti virðulegur forseti farið frekar yfir þessar tillögur en hef rétt drepið á það helsta sem í þeim er að finna við teljum flutningsmenn þessarar tillögu að það eigi að vera eitt af forgangsverkefnum í þjóðfélaginu á næstu árum að bæta kjör lífeyrisþega og þessi tillaga endurspeglar þennan vilja okkar það er hægt að bæta kjör þeirra meðal annars með þeirri nýskipan lífeyrismála sem hér er lögð til með því að koma á afkomutryggingu eins og fyrr sagði gera neyslukönnun koma á afkomutryggingu þannig að lífeyrisþegar fái eðlilegan sanngjarnan hlut í auknum hagvexti og þjóðartekjum en meðan unnið er að því teljum við engu að síður að ekki sé hægt að bíða og mikilvægt sé að grípa til aðgerða strax sem geta bætt kjör aldraðra og þar vegur þyngst eins og ég sagði virðulegur forseti að tekjutrygging aldraðra verði hækkuð að frítekjur vegna atvinnutekna lífeyrisþega verði sjötíu og fimm þúsund krónur á mánuði að dregið verði úr skerðingaráhrifum tekna á lífeyri að ráðstöfunarfé við dvöl á stofnun ekki um fimmtíu prósent að afnumin verði tengsl lífeyristekna við atvinnu og lífeyristekjur maka og að öryrkjar haldi aldurstengdri örorkuuppbót þegar farið er á ellilífeyri þetta eru meginþættirnir í þessari tillögu virðulegi forseti sem ég tala hér fyrir fyrir hönd